Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Commissaire, chers collègues,

Fin 2013, les institutions européennes se sont engagées à allouer 20 pour cent des dépenses pour la protection du climat. Or, cet engagement est en passe de ne pas être respecté. Cet échec s'inscrirait dans un contexte où les catastrophes se multiplient. Nos concitoyens eux mêmes ont envoyé un message clair en mai dernier.

Les institutions doivent respecter et honorer leurs engagements.

Il y va de la protection de la planète et du lien de confiance entre les citoyens et leurs institutions. Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous prenons acte de la position du Conseil et de sa quête annuelle pour plus d'économies et ce, en totale contradiction avec l'ambition climatique affichée par la Présidence finlandaise. Néanmoins, nous attendons de l'ensemble des institutions qu'elles tiennent leurs promesses. De nouveaux engagements accompagneront le prochain cadre financier.